klukkan fimmtán í dag fer fram umræða utan dagskrár um stöðu atvinnumála málshefjandi er háttvirtir þingmenn ólöf nordal forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund forseti vill geta þess að gera má ráð fyrir atkvæðagreiðslum í dag fyrst þegar að loknum störfum þingsins